Produsele alimentare obținute cu ajutorul nanotehnologiei, neîndoielnic trebuie să fie supuse unor evaluări de risc specifice înainte de a fi aprobate, etichetate și introduse pe piața europeană, ca și alimentele derivate din animalele clonate și din progeniturile acestora. Aceste reglementări au ca scop tocmai garantarea siguranței alimentelor și a sănătății umane. Sunt de acord că denumirea de alimente noi, deși seacă, este destul de incitantă pentru a te face să visezi la tot felul de fructe frumos colorate, zemoase și nemaipomenit de gustoase, nemaivăzute până acum.

Dorința ca produsele alimentare obținute cu ajutorul nanotehnologiei să nu fie admise decât în urma testărilor nanospecifice este legitimă. Faptul că în ultimii ani descoperirile științifice în domeniu se succed într un ritm din ce în ce mai accelerat, iar aplicațiile lor practice pot constitui în viitor adevărate soluții salvatoare pentru eradicarea foametei sau contracararea efectelor crizei economice, nu ne dă dreptul să aruncăm la coș siguranța și sănătatea noastră și a generațiilor ce vor veni. Se vorbește de multe ori cu o lejeritate uimitoare despre alimentele obținute din animale clonate, de parcă acest lucru există de sute de ani, iar viața de zi cu zi nu ar fi de conceput fără așa ceva. Este nevoie să reamintesc faptul că tehnologiile folosite pentru obținerea unor asemenea alimente sunt, din multe puncte de vedere, încă experimentale? În final, doar atât doresc să vă întreb sunteți dispuși să puneți pe masa copiilor dumneavoastră aceste alimente?